L'Union européenne compte au Royaume Uni beaucoup, beaucoup d'amis

En matière commerciale, a priori, les ambitions de l'Union européenne et du Royaume Uni sont antagoniques, puisque le Royaume Uni souhaite un accès maximal au marché européen, mais refuse l'alignement réglementaire qu'exige, de son côté, l'Union européenne.

Je m'explique en règle générale, les accords de libre échange sont utilisés par les milieux d'affaires, je veux dire les détenteurs de capitaux, pour forcer un nivellement par le bas des conditions de travail et de rémunération, des normes sociales, environnementales ou fiscales.

Dans certains domaines je pense à la protection de la vie privée, je pense évidemment aux normes sociales l'Union européenne a des normes plus ambitieuses que le Royaume Uni. Mais il est d'autres domaines où c'est le Royaume Uni qui a des normes plus ambitieuses que l'Union européenne pour certains aspects de la politique environnementale, ou encore en matière de régulation bancaire. Nous pourrions fixer dans le nouvel accord une règle par laquelle les deux partenaires s'engageraient à appliquer

De la sorte, nous aurions une forme d'émulation vers le haut entre le Royaume Uni et l'Union européenne.

Eh bien, figurez vous que je pense que c'est le genre d'accord de libre échange que beaucoup de nos concitoyens souhaitent aujourd'hui, autrement dit à des lieues de celui que nous allons voter bientôt avec le Viêt Nam.